Voorzitter, we leven in tijden van financiële krapte en we zien dat elke euro, zowel publiek als privaat, drie keer wordt omgedraaid, voordat hij wordt uitgegeven. Wat dat betreft heb ik fantastisch nieuws investeringen in groene infrastructuur zijn ontzéttend lucratief.

Je geeft mensen de gelegenheid om te bewegen. En deze twee samen hebben een zeer positief effect op de volksgezondheid.

Het heeft een uitstekend effect op de biodiversiteit.

Met andere woorden, zes halen, één betalen, als je investeert in groene infrastructuur.

Als je kijkt naar de bestedingen via de structuurfondsen, via de sociale fondsen, via de andere infrastructurele werken, dan zie je dat het groene element altijd helemaal aan het einde komt, terwijl het zulke verschrikkelijk positieve opbrengsten heeft. Ik zou dus ook de Commissie willen oproepen niet alleen hier te komen met mooie verhalen over Natura 2000, over het belang van groene infrastructuur, maar veel kritischer te zijn bij het beoordelen van de grijze infrastructuur en alleen dan toestemming te geven voor projecten, als er ook aandacht is voor groene infrastructuur.